Tisztelt Elnök Úr! Lehetetlenség több év küzdelmét összefoglalni, egy percbe sűríteni. Ezért én most köszönetemet szeretném kifejezni mindazon szakmai szervezeteknek, az Európai Parlament képviselőcsoportjainak és most már az Európai Bizottságnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy végre napirendre kerüljön az európai egészségügyi unió létrehozása. Több éve küzdünk érte, és büszke vagyok a szociáldemokrata frakcióra, hogy elsőként karolta fel a javaslatunkat. Számomra, magyarként, az volt a kiindulási pont, onnan jött ez a javaslat, hogy meg akarok küzdeni azért, hogy egy kübekházi kis faluban élő polgárnak ugyanannyi, ugyanolyan lehetősége legyen az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzájutni, mint egy brüsszelinek. Éppen ezért küzdünk az európai egészségügyi unióért, és örülök annak, hogy a biztos asszony is mellé állt. Jöjjenek tehát a konkrét lépések.